klukkan þrjú í dag fer fram umræða utan dagskrár um stöðu íbúðalánasjóðs málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson félags og tryggingamálaráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund